Populația Uniunii îmbătrânește, iar ponderea persoanelor active din totalul populației scade.

10. În acest context, Uniunea și statele membre trebuie să adopte măsuri pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor de pensii. Reforma sistemelor de pensii trebuie să ofere soluții pentru a garanta pensionarilor venituri minime pentru un trai decent. În ciuda creșterii speranței de viață a populației, creșterea obligatorie a vârstei de pensionare nu este o soluție. Persoanele vârstnice, care pot și doresc să rămână active pe piața forței de muncă, pot contribui în continuare la dezvoltarea societății, fără însă a fi obligate. În același timp, datorită crizei economice și delocalizării industriei europene în terțe țări, numărul locurilor de muncă a scăzut, iar persoanele apte de muncă, negăsind un loc de muncă stabil, au dificultăți în a realiza perioada minimă de contribuție la sistemele publice de pensii.